Somos conscientes de que atravesamos un periodo convulso y lleno de retos. A raíz de los recientes acontecimientos en Oriente Próximo, valoramos positivamente su compromiso con el fortalecimiento del multilateralismo y su intención de trabajar de manera estrecha con el alto representante para garantizar que la Unión Europea hable con una sola voz en la arena internacional. Además, apoyamos su compromiso con la política de ampliación y con la apertura de las negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y Albania. Entre las prioridades de su programa una de ellas lleva por título Una Europa que proteja, y bajo esta rúbrica habríamos deseado un enfoque más amplio, que reconozca la oportunidad que la migración representa para hacer frente al reto demográfico y al mantenimiento del Estado del Bienestar.

Pero una Europa que proteja también significa una Europa que proteja la solidaridad y el Estado de Derecho. Una Europa que proteja también tiene que abordar con humanidad la integración de los refugiados y de los migrantes en nuestras sociedades. Una Europa que proteja también significa proteger a los ciudadanos y ciudadanas de la Unión contra la exclusión, el desempleo o la discriminación por razones de género. Por ello, le vamos a pedir una mayor ambición para construir la Europa social que necesitamos.

Solo con la organización de conferencias no podremos abordar cuestiones como la brecha salarial entre hombres y mujeres, la violencia de género y la pobreza infantil. Estamos de acuerdo en que es necesario potenciar la competitividad, la innovación, la productividad y el aprendizaje permanente, pero necesitamos un verdadero plan de acción para implementar el pilar social europeo y los derechos sociales. Por esta razón, lamentamos que su programa no mencione explícitamente el salario mínimo, la garantía infantil o un verdadero plan de lucha contra la pobreza y esperamos y ofrecemos nuestra cooperación para poder incluir estas acciones durante su presidencia. Con respecto a la reforma de la unión monetaria, también pensamos que la no inclusión del seguro de desempleo entre las prioridades no es aceptable. Se trata de un instrumento clave, que nos permite proteger a los ciudadanos y ciudadanas en periodos de crisis. Aprendamos de las lecciones de las últimas crisis y no nos resignemos a legislar en las áreas donde es posible legislar. Su compromiso para lograr un acuerdo sobre el nuevo marco financiero cuenta con nuestro apoyo, pero permítame que sea clara. Esperamos que su Presidencia presente una propuesta a la altura de la propuesta que ha hecho este Parlamento Europeo. Lo hemos dicho muchas veces no podemos hacer más con menos.

Necesitamos un enfoque triangular, una mayor contribución de la renta nacional bruta al presupuesto comunitario, una propuesta de recursos propios y la promoción de inversiones nacionales con una reforma de las reglas fiscales. Para esto último defenderemos la incorporación de una nueva regla de oro en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que estimule las inversiones sostenibles en los Estados miembros. No podemos frustrar las expectativas de la ciudadanía europea con promesas vacías. Proyectos con la ambición del Pacto Verde Europeo requieren una financiación adecuada. Por ello, no quiero ocultarle la decepción de nuestra familia por la ausencia en su programa del plan de inversiones sostenibles y el fondo de transición justa. Asimismo, el programa ignora el compromiso adquirido por la Comisión Europea para incluir los objetivos de desarrollo sostenible en el Semestre Europeo.

La familia socialdemócrata espera que su Presidencia despliegue la misma ambición que el programa de trabajo de la Comisión Europea, y la misma ambición que esta Cámara, ante los retos que tenemos por delante. Si tiene voluntad, podrá contar con el apoyo de nuestro Grupo para trabajar por el cambio ecológico, social y económico que Europa necesita.